varaformaður steinunn valdís óskarsdóttir íslandsdeild þingmannanefndar efta formaður árni þór sigurðsson varaformaður valgerður bjarnadóttir íslandsdeild nato þingsins formaður björgvin g sigurðsson varaformaður ragnheiður elín árnadóttir íslandsdeild norðurlandaráðs

varaformaður björn valur gíslason íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál formaður guðfríður lilja grétarsdóttir varaformaður þórunn sveinbjarnardóttir